Wir diskutieren die Vorbereitung des Europäischen Rates in der kommenden Woche.

Die nachhaltige Lösung, die erhoffte Wende, die ist nicht eingetreten. Ich glaube, das können wir jetzt schon mal feststellen. Der prognostizierte vier bis fünffach gehebelte EFSF hat sich als in dieser Dimension zumindest nicht realisierbar erwiesen. Es macht sich die Einsicht breit ich denke, mehr hier im Parlament als im Rat und in der Kommission dass es keine Lösung ist, wenn wir jetzt über eine lange Vertragsrevision diskutieren.

Wir haben nach Sicherheit und Vertrauen gesucht, das tun wir eigentlich jeden Tag.

Jeden Tag ein Stück mehr Ungewissheit! Die aktuelle Debatte ist nämlich von einem Wahrnehmungsproblem in den Hauptstädten der Europäischen Union geprägt. Dieses Wahrnehmungsproblem in den Hauptstädten in Verbindung mit dieser merkwürdigen Hauptstadtdiplomatie, die nach wie vor die Gemeinschaftsinstitutionen außen vor lässt, kann man auf einen Satz bringen Die Schulden unserer Nachbarn gehen uns nichts an! Das ist aber ein schwerwiegender Irrtum. Die Schulden unserer Nachbarn gehen uns alle etwas an, sie belasten uns alle gemeinschaftlich! Und deshalb müssen wir statt über die Stabilitätsunion zu diskutieren, über eine Wachstumsunion zu diskutieren, über die Schuldenunion zu diskutieren, vielleicht mal zu folgendem Schluss kommen Wir brauchen die Stabilitätsunion, ja! Aber wir müssen feststellen, ohne eine Wachstumsunion wird es in Europa keine Stabilitätsunion geben. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Schulden unserer Nachbarn gehen uns deshalb etwas an, weil sie in einer Währungsunion, in der wir alle gemeinschaftlich sitzen, unser gemeinsames Schicksal sind.

Wie können wir die Schulden begrenzen, um das Vertrauen der Anleger in die Eurozone und in unsere Währung zurückzugewinnen? Deshalb glaube ich, nur wenn wir in der Eurozone zu einem gemeinsamen Schuldenmanagement, zu einer gemeinsamen Schuldenverwaltung kommen, werden wir dieses Vertrauen zurückgewinnen. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland hat erstaunlicherweise gestern eine gemeinschaftliche Schuldenverwaltung vorgeschlagen, wie es sie übrigens in anderen Fällen schon in ähnlichen Währungskrisen gegeben hat ein Poolen der Schulden, ein Definieren eines Zeitziels, innerhalb dessen man diese Schulden abbaut, um sich dann darauf zu konzentrieren, wie man das schafft, was Europa dringender braucht als alles andere Wachstum! Wachstum, das Arbeit schafft, und Wachstum, das Steuerkraft in den Staaten schafft, die sich darüber wieder eigene Einnahmen verschaffen! Was wir für die nächsten Tage, Wochen und Monate brauchen, sind beherzte Schritte unterhalb einer Vertragsrevision.

Wir können die Verträge revidieren, da gibt es überhaupt kein Vertun, alles wunderbar und schön. Aber das Argument, die Vertragsrevision bringt das Vertrauen der Märkte in den Euro zurück, das würde bedeuten, dass wir zwei Jahre Zeit brauchen, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Denn so viel Zeit ist nötig, bis die Vertragsrevision unter Dach und Fach ist mit Konvent, mit Regierungskonferenz, mit Ratifizierungsverfahren, inklusive Referenda in 27 Staaten.

Was jetzt auf der Tagesordnung steht, ist die Beantwortung folgender Fragen Wollen wir Eurobonds ja oder nein? Wollen wir die Kommission unterstützen bei den Eurobonds?

Was ist mit der Rolle der Europäischen Zentralbank?

Es ist ja interessant, zu hören, wie die Regierungschefin meines Landes sagt Nein, das ist sie nicht.